Was geht hier vor, im schönen Malta?, möchte man ausrufen. Was geht hier vor?, möchte man die sozialistischen Familienmitglieder des sozialistischen Regierungschefs Muscat hier im Haus fragen.

Da wird eine investigative Journalistin am helllichten Tag mit einer Autobombe gesprengt.

Das ist aber leider die Realität in Malta. Dazu kommen immer mehr neue Tatsachen und Vermutungen an den Tag Drogenhandel und Korruption.

Da frage ich mich schon Was liegt hier im Argen in Malta?